Egyetértek a jelentéstevővel, bizony ez a piac még erősen töredezett, és korántsem szolgálja azt a célt, amit el szeretnénk vele érni. Különösen fájó, hogy a kkv szektor nem tudja ennek a piacnak az előnyét kihasználni. Bár jelen van az exportpiacokon, mégis úgy gondolja, hogy egyenlőtlen feltételekkel versenyez a nagy cégekkel szemben. El kell mondjam, az online kereskedelem nagyon gyorsan bővül, de vannak még további lehetőségek. Nagyon nagy előnyöket lehetne kihasználni, például az it költségek csökkentésével.

Ez csak egyetlen példa arra, hogy milyen előnyök származhatnának. Nagyon sok még a teendő. Egyetértek képviselőtársaimmal, nem szavak szintjén kellene most már a teendőket felsorolni, hanem a tetteknek kellene elkövetkezni, amit elnök úr mondott, azt pedig megfontolásra ajánlom.